En réalité, les aides sont de plus en plus soumises à la mise en œuvre de mesures pour empêcher les migrants de quitter leur pays et les réadmettre quand ils ont réussi à gagner l'Union européenne au péril de leur vie.

Où sont les mesures nouvelles? Les pays du voisinage sont de plus en plus des pays d'accueil. Peut on continuer à fermer les yeux sur les conditions de vie des migrants dans ces pays?

Tous les pays ne sont pas sur le même plan.

Les voies légales se ferment de plus en plus et la mobilité n'est qu'un beau discours. Pragmatisme, rationalité, vous nous dites. Non!

Désolée, je n'y crois pas.